Te odpowiedzi na nasze pytania, na które nie mamy odpowiedzi, mają zasadnicze znaczenie procedurze udzielania absolutorium.

Rada wciąż nie przygotowała odpowiedzi na sprawozdanie strategiczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przejrzystości procesu legislacyjnego Rady, mimo że pani rzecznik prosiła o udzielenie odpowiedzi na swoje zalecenia i propozycje usprawnień do dnia 9 maja 2018 r. To jest brak poszanowania także dla Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich.